Predsednik, hvala za besedo. Danes sem že razpravljal o infrastrukturi, sedaj sem pa še malo dotaknil izobraževanja, znanosti, šport in mladino. Kot vemo, se v Predlogu rebalansa proračuna za dva tisoč devetnajst v primerjavi s sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto dva tisoč devetnajst načrtuje največji porast odhodkov proračuna na politiki izobraževanja in športa, za sto tri, sto tri cela dva milijona evrov, takoj za socialno varnostjo. Ocenjuje se tudi, da bodo prihodki iz strukturnih skladov EU s tem v letu realizirani v skupni višini štiristo štiriintrideset celih osem milijona evrov in predstavljajo triinštirideset procentov vseh prihodkov. To se mi zdi izjemno pomembno, da se vlaga v raziskave in razvoj, v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela. Evropski socialni sklad tako svoje naložbe usmerja v ljudi, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje možnosti za zaposlitev in izobraževanje v vsej Evropski uniji. Zavedamo se, da so prilivi sredstev v proračunu odvisni od dinamike izvajanja projektov. Menim, da bi lahko bilo teh projektov več, če bi bili bolje strokovno pripravljeni, bi jih bilo potem sigurno več. V oči me je zbodel tudi podatek, da se transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki v predlogu rebalansa, načrtovanje v višini sto enainštirideset cela sedem milijona evra, glede na sprejeti proračun dva tisoč devetnajst znižujejo za trinajst celih pet milijona evra oziroma osem celih sedem procentov. Ne vem, zakaj je prišlo do znižanja sredstev, če je pa ravno največ teh sredstev, med drugimi, namenjenih za zaposlitev brezposelnih oseb programa, in programa vrhunskega športa. Mar vam ni v interesu, da imamo čim več delovno aktivnega prebivalstva? Da damo čim manj denarja za socialne pomoči iz proračuna Republike Slovenije? Ali raje podpirate lenuhe, ki ležijo doma in kradejo bogu čas? Kar se pa športa tiče, so se pa naši najboljši asi že upokojili, čeprav bi si želeli svoje znanje pokazati novim generacijam. V zvezi s tem me zanima sledeče; pravilnik v, o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni namreč predvideva izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov občinskih panožnih športnih šol, na katerega lahko kandidirajo občine. Sofinancira, se plača strokovno izobraženega trenerja, ki je zaposlen v športnem društvu za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenim kakovostni in vrhunski šport v višini štirideset procentov, štirideset procentov mora zagotoviti občina in dvajset procentov športno društvo. Sofinanciranje bo potekalo na podlagi javnega razpisa, v kolikor ga bo razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ne vem, zakaj čakate s tem razpisom, zato apeliram na vas, da podpremo naše mlade perspektivne športne talente in jim ponudimo tisto, kar rabijo, da bodo lahko spet blesteli na področju športa. Ne zatiramo tega že v kali in na račun zmanjševanja sredstev, saj se da tudi kje drugje privarčevati. Ne pozabimo, da na mladih svet stoji. Nenazadnje pa vrhunski šport predstavlja tudi področje, na katerem se lahko preko dosežkov na mednarodni ravni uresničujejo koristi države, kot na primer prepoznavnost navzven. Seveda, ko osvojijo medalje, pa je politika takoj zraven in se slika zraven teh, ki so osvojili medalje. To pa je res slika politike. Ker se mi zdi pa velik lapsus, je pa dejstvo, da so bila sredstva v sprejetem proračunu za leto dva devetnajst prenizko, tako se sredstva za javne zavode načrtujejo v višini ena cela šest, milijon šesto dvaindevetdeset celih dva milijona evra. Po pričakovanju se največ sredstev nameni za osnovno šolstvo, sledi srednje šolstvo, višje in visokošolsko izobraževanje. V redu se mi zdi, da je kar sto štiriinosemdeset cela tri milijona evrov namenjeno za znanost in informacijsko družbo. Preostanek se pa namenja za financiranje dejavnosti izobraževanja odraslih za zavode s področja športa in infrastrukturne zavode. Na tem mestu bi si še želel, da se več nameni zavodom s področja športa kot izobraževanja odraslih. Ker smo malo nazaj pri analizi uresničevanja resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za dva tisoč trinajst do dva tisoč dvajset in za obdobje dva tisoč štirinajst-dva tisoč šestnajst videli, da je najbolj kritičen za razmislek oziroma diskurz delež vključevanja odraslih v vseživljenjsko izobraževanje oziroma učenje. V tem pogledu Slovenija negativno odstopa od povprečja EU. Iz načrta razvojnih programov dva tisoč devetnajst-dva tisoč dvaindvajset se pri ukrepih programa vrhunskega športa v obdobju financiranja dva tisoč enajst-dva tisoč dvajset, kjer je bila vrednost projekta triinpetdeset celih pet milijona evrov, nazorno vidi, da je bil odstotek realizacije devetinsedemdeset procenten. Plan iz leta dva devetnajst je tako za šest milijonov sto devet celih devetindevetdeset milijonov evrov padel na štiri milijone osemsto. Ne vem, zakaj. Lahko vam pa povem, v Slovenski nacionalni stranki bomo podprli rebalans, spoštovani kolegi in kolegice, pa čeprav nismo in ne bomo zahtevali nobenega podpisanega dokumenta.